Geschätzter Herr Kollege, habe ich Sie gerade richtig verstanden oder war hier die Verdolmetschung falsch, dass Sie die Verantwortung für den Krieg in Libyen an die Europäische Union und die USA delegiert haben und die Verantwortung nicht bei dem ehemaligen Diktator in dem Land sehen?